Wenn Fußball nicht zählt, dann mache ich jetzt auch eine Fußballanalogie.

In der Wirtschaftspolitik hat sich die spanische Ratspräsidentschaft ein wirklich ambitioniertes Programm gegeben EU 2020, Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften für Banken, Regulierung von Hedgefonds, die Reform der europäischen Finanzaufsicht. Das war in der Krise ganz sicher der richtige Ansatz.

Nicht so sehr von der Ratspräsidentschaft als solcher, aber von den Mitgliedstaaten.

Wenn er sagt, es hat Fortschritte gegeben, aber keinen Durchbruch, dann sind das für ihn ja schon sehr deutliche Worte. Bei den Kapitalvorschriften konnte eine Einigung erzielt werden, das ist richtig.

Hier sind die Verhandlungen ins Stocken geraten, weil man sich im Rat auf keinen Gemeinsamen Standpunkt einigen kann, doch auch hier muss gehandelt werden.

Glauben die Mitgliedstaaten wirklich, dass in einem gemeinsamen Markt für Finanzdienstleistungen die Aufsicht am besten national organisiert werden sollte? Die Krise hat gezeigt, dass dieser Ansatz gescheitert ist. Der Rat sollte sich einer effizienten europäischen Finanzaufsicht nicht in den Weg stellen. Der Steuerzahler kann und will das Bankensystem nicht noch einmal retten. Ähnlich verhält es sich mit der Strategie EU 2020. Im Rat tut man so, als ob die Lissabon Strategie nicht aufgrund der falschen Konzepte gescheitert wäre. Doch genauso ist es doch. Die offene Methode der Koordinierung hat versagt. Auch hier brauchen wir mehr europäische Zusammenarbeit. Eine auf Erfolg ausgerichtete Job und Wachstumsstrategie muss auf der Gemeinschaftsmethode basieren. Das tut die neue Strategie nicht in ausreichendem Maße. Dieses Haus hat anderes gefordert. Wenn wir in Europa nicht auf Dauer einen Verlust an Wohlstand hinnehmen wollen, dann müssen wir wettbewerbsfähiger werden. Dazu gehört eine effiziente, erfolgsversprechende Wachstumsstrategie. Dazu gehört eine Regulierung und Neuausrichtung der Finanzmärkte, die die Finanzierung der Realwirtschaft wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Dazu gehört eine effektive Krisenprävention und Krisenabwicklung in Form einer europäischen Finanzaufsicht, die den Namen verdient, und ein europäischer Währungsfonds. Dazu gehört aber auch, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten endlich ihre Haushalte in Ordnung bringen, und dass wir in Europa unsere Wirtschaftspolitik besser koordinieren.

Lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen Meine Fraktion hat eine ausgesprochen konstruktive Haltung, was die Verhandlungen mit der Türkei angeht, aber am letzten Tag der Präsidentschaft, quasi als Belohnung für das Abstimmungsverhalten der Türken im UNO Sicherheitsrat bei den Iransanktionen, noch eben einmal schnell ein Kapitel so zu eröffnen, das ist auch bei den Türkeibefürwortern durchaus auf Kritik gestoßen. Ich glaube, dass das Engagement mit der Türkei anders, differenzierter und engagierter, besser durchdacht vorgenommen werden muss, als so auf den letzten Drücker Entscheidungen übers Knie zu brechen.